virðulegi forseti mér heyrist á andsvari háttvirts þingflokksformanns framsóknarflokksins hjálmars árnasonar að hann hafi ekki lesið ræðu utanríkisráðherra síns hann hafi bara ekki einfaldlega ekki lesið ræðuna því í ræðunni segir ekkert

tíunda það hér þannig að það er greinilegt að háttvirtur þingflokksformaður hefur ekki lesið þá ræðu stefnumótunarræðu sem hans ráðherrar eru að flytja hér en látum það nú vera þó hann gefi sér ekki tíma til þess varðandi álversframkvæmdirnar þá er það þannig eins og ég gat um hér áðan að ef fram heldur sem horfir ef menn halda áfram með stækkunina í straumsvík með helguvík með álver fyrir norðan þá stefnum við einfaldlega fram úr þeim heimildum sem við höfum fyrir utan kárahnjúkavirkjun og grundartanga þá stefnum við einfaldlega fram úr þetta verða menn horfast í augu við álversframkvæmdir og stóriðjan við kárahnjúka var ekki samþykkt í borgarstjórn reykjavíkur borgarstjórn reykjavíkur samþykkti ábyrgðir vegna lána og lagði mat á það hvort ábyrgðirnar vegna lánanna mundu hugsanlega falla á reykvíkinga matið var að það væri ekki líklegt að það mundi gerast á grundvelli þess samþykkti borgarstjórn reykjavíkur með níu atkvæðum gegn fimm að veita þessar ábyrgðir